Wir sehen, dass diese Debatte dringend notwendig ist.

Da muss man in erster Linie Korruption bekämpfen, weil in vielen Bereichen die Zölle, die Verwaltung es behindern und verhindern, dass Handel getrieben wird. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns darum kümmern, dass die Menschen wieder genügend zu essen haben.